Velká část voličů v Evropské unii, asi půlmiliardy, žije v údolí a volební účast se neustále rok od roku snižuje a myslím si, že je to velký problém Evropské unie, protože Evropský parlament je jedinou institucí, která je volena přímo občany.

Při přečtení jednotlivých opatření mám pocit, že se vytrácí právě ta podstata, a to jsou občané v rámci Evropské unie.

Inženýrsky se navrhuje vznik jednoho celounijního obvodu, jehož poslanci budou od svých občanů ještě vzdálenější, než jsou současní poslanci volení v členských státech. Zkusme se proto raději více přiblížit občanům, nevymýšlejme konstrukce celoevropských obvodů, posilme přímou demokracii, nechme raději častěji rozhodovat samotné občany. Přemýšlejme, jak jim umožnit účastnit se voleb například prostřednictvím internetu.